Auch in diesem Jahr will das Europäische Parlament wieder ein Signal an die Türkei senden, das zwei Teile hat. Auf der einen Seite Unterstützung für den Reformprozess in der Türkei, aber auf der anderen Seite auch Forderungen nach mehr Reformen, nach schnelleren und besseren Fortschritten. Es ist an der Zeit für die Türkei, jetzt einmal unzweideutig zu zeigen, dass sie wirklich weiter an Reformen interessiert ist. Es ist ja schon bemerkenswert Sowohl Sie, Herr Kommissar, als auch Sie, Frau Ministerin, erklären hier, dass es einige Fortschritte gibt, hier und da ein Ombudsmann, und bei den Visafragen kommen wir vorwärts. Doch nach dem Aber kommen sofort ganz fundamentale Fragen Grundrechte, Grundfreiheiten, Meinungsfreiheit, Redefreiheit das sind ja wirklich entscheidende Punkte. Ich bin froh, dass das hier so deutlich war. Ankara muss diese Botschaft hören. Ich kann nur wiederholen, dass ein Land, das über den Beitritt verhandelt, nicht ein Land sein kann, das bei Reporter ohne Grenzen auf Platz 158 von 179 getesteten Ländern liegt, das in den Worten von Reporter ohne Grenzen das größte Journalistengefängnis der Welt ist. Ich hoffe, dass es gelingt, mit dem vierten Reformpaket der Justiz hier einige Probleme anzugehen.

Ich bedaure auch, dass es nicht gelungen ist, im Verfassungsprozess den Europarat und die Venedig Kommission enger in diesen Prozess einzubinden. Insbesondere die Art und Weise, wie die Venedig Kommission ausgeladen worden ist, gibt uns wirklich zu denken. Der Europarat ist keine fremde Macht, die sich in der Türkei einmischen will, der Europarat ist eine der Institutionen in Europa, die für Demokratie und Menschenrechte kämpfen, die unglaublich kompetent ist. Also das, was da geschehen ist, ist nicht schön.

Das ist wirklich ein entscheidender Moment. Ich hoffe sehr, dass es gelingen wird, aus diesem Anlass Fragen der Staatsangehörigkeit, der Antiterrorismus Gesetze, aber auch andere grundlegende Fragen der kulturellen Selbstbestimmung der Kurden ein für allemal zu lösen.

Ich denke, dass die Türkei an einem entscheidenden Punkt ist, dass es jetzt an der Zeit ist für die Türkei, glaubwürdig ihre Reformen voranzutreiben, glaubwürdig ihren europäischen Kurs fortzusetzen.